Vreau să vă întreb dumneavoastră credeți că Malta, nu pentru că este un stat mic, ci țara care deține președinția șase luni, poate să facă ceva dacă celelalte instituții europene Comisie, Parlament, Consiliu nu merg în același sens?